Această stare de fapt are un efect puternic negativ creează premisele unei discriminări de gen. Femeilor li se oferă locuri de muncă slab remunerate, lipsite de prestigiu și care nu ajută la dezvoltarea competențelor proprii. În plus, femeile se mai lovesc de încă un obstacol reconcilierea vieții de familie cu cea profesională, care știm cu toții cât este de dificilă. Femeile din România au o problemă suplimentară, pentru că, în continuare, au restricții pe piața muncii din nouă state membre. Este necesară o abordare unitară în sensul recunoașterii diplomelor și calificărilor profesionale la nivelul statelor membre. Avem nevoie și de o strategie pentru consilierea profesională a femeilor, dar și de armonizarea legislațiilor naționale privind protecția socială a femeilor cu copii.